Herr Dijsselbloem hat eine wichtige Funktion, gerade bei der Umsetzung von Maßnahmen gegenüber einigen Ländern in der Europäischen Union, und hat überhaupt nicht das Recht, sich dann gegenüber den Abgeordneten hier zu verweigern. Und was seine Interview Geschichten betrifft wir haben auch im Vorfeld schon gefordert Herr Dijsselbloem ist der falsche Mann für die Euro Gruppe, und er hat zurückzutreten und sollte nicht erst warten, dass er von irgendjemandem ersetzt wird.